Incorporar el talento de las mujeres es una oportunidad para la crisis y la superación de los estereotipos. Pero el cambio, señora Reding, llegará cuando los hombres sean conscientes del daño que la desigualdad produce en su salud, en la economía, en la innovación, en la política y en sus relaciones afectivas. Por ello, Comisaria, le pido que trabaje en esa línea si, como ha dicho, quiere usted conseguir un verdadero cambio cultural.